Pane předsedající, já bych chtěl přivítat iniciativu Evropského parlamentu, prostřednictvím které se snažíme získat informace pro tu část populace, která je svým zdravím limitována v přístupu k informačním zdrojům.

Chceme a musíme jako Evropský parlament vědět, jaké garance a možnosti přístupu zrakově znevýhodněných lidí Evropská komise při vyjednávání prosazuje.